Trei proiecte depuse de primăria municipiului Chișinău în domeniul iluminatului public, utilizarea resurselor de energie regenerabilă și ecoremediere au trecut de prima etapă de selecție abia după un an de zile, ceea ce reprezintă o problemă de birocrație excesivă. Chiar dacă s au înregistrat progrese este necesar să fie luate măsuri suplimentare. Consider că se impune simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene, extinderea domeniilor în care să fie aplicabil programul de cooperare transfrontalieră precum și restrângerea termenelor de examinare a proiectelor. Prin urmare, consider că viitoarea alocare a Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat în domeniul cooperării transfrontaliere trebuie să fie bazată pe principii de eficiență și coerență.